Herr Präsident! Luftqualität ist ein wichtiges Thema in der Europäischen Union, speziell im nächsten Jahr. Es ist das Jahr der Luft, und da sollten wir auch aufmerksam sein und daran arbeiten, dass es dort Fortschritte gibt.

Da müssen wir auch bei der Finanziellen Vorausschau darauf achten, dass Alternativen aufgezeigt werden.

Dafür brauchen wir aber Forschung und Entwicklung.

Sie ist zurzeit noch nicht so weit.

Und bitte auch darauf achten, wer die Veranstaltung am Ende des Tages bezahlt!